Hvala lepa, predsednik. Spoštovani gospod minister! Ja, drugič že to vprašanje in še bo to vprašanje v tem zboru glede na dejstvo, da se deset let nič ni premaknilo. Zakonska določba je in ta zakonska določba daje lokalnemu prebivalstvu, živečemu v Triglavskemu narodnemu parku, pravice, te pravice so jim kratene deset let. Imajo omejitve, imajo prepovedi, s tem živijo. Živijo v getu, iz katerega se nič ne premakne, in zato bom vztrajal, do konca bom vztraja,, da se začne realizirati deseti in enajsti člen. Merila so znana, osemdeset procentov od parkovne investicije v parkovni občini mora pokriti za vsako investicijo v parku država. In to so merila, okrog katerih mislim, da ni treba razpravljati. Dejstvo pa je, da so me župani obvestili, da ste jim naročili, naj določijo merila, da so jih določili kljub dejstvu, da je nekdo pričakoval v ozadju, ki vodi že vseskozi to problematiko TNP-ja in sedi na vašem ministrstvu, spoštovana sekretarka Markeževa, ki že vse leta kreira usodo lokalnemu prebivalstvu z takimi, rekel bi, ovinkastimi zadevami, ki nikakor ne peljejo do cilja. Jaz bom vztrajal pri teh desetih, desetem in enajstem členu. Kar se sedeža tiče, se pravi, tako, trdo stojim na stališču , da se more premakniti v občino z največ števila prebivalcev, ker trenutno to izgleda kot briksenški škofje, vladajo na Bledu, ljudje pa živijo v Bohinju. Tako da v tem primeru se mora sedež parka, to, da so dobili informacijsko točko, informacijska točka je tudi v drugih parkovnih občinah, to je samo bilo, zaradi adaptacije pogorele hiše in, država je obnovila in je tam naredila TIC- točko. Dejstvo pa je, da se sedež mora v prihodnosti premakniti v občino z največjim številom prebivalstva. Kar se tiče pa desetega in enajstega člena, pa lepo prosim, gospod minister, da, se to realizira. Jaz ne vem, koliko časa boste ...